ræða nokkuð gamla fyrirspurn hún var lögð fram þriðja október eða stuttu eftir starfslok starfsmanna sem áður höfðu unnið hjá varnarliðinu á keflavíkurflugvelli fyrirspurnin snýst um það hvort til greina komi eða hvort hæstvirtur utanríkisráðherra finnist koma til greina að hlutafélagið sem stofnað var um eignirnar á keflavíkurflugvelli komi að einhverju leyti að gerð starfslokasamninga við fyrrverandi starfsmenn varnarliðsins á keflavíkurflugvelli við vitum betur en frá þurfi að segja að það var ákveðin þrjóska og ofmat á eigin getu sem leiddi til þess að bandaríkjamenn ákváðu að fara frá íslandi með tiltölulega mjög skömmum fyrirvara styttri fyrirvara heldur en nokkrum hefði getað látið sér detta í hug að herinn færi héðan samningamenn íslenska ríkisins voru í þröngri stöðu eftir að búið var að tilkynna brottförina og við vitum eins og ég sagði áðan af hverju sú þrönga staða kemur til ég hélt að í þeirri stöðu yrði þó lögð áhersla á að reyna að tryggja viðunandi starfslok þeirra fjölda starfsmanna sem höfðu að mestu eða öllu leyti eytt starfsævi sinni í störfum fyrir varnarliðið við vitum það að íslenska ríkið eða utanríkisráðuneytið hefur alltaf í raun borið vinnuveitendaábyrgðina gagnvart starfsmönnunum við þekkjum það þegar varnarliðið hefur þverskallast við að greiða samkvæmt samningum eða að öðru leyti brotið á kjörum starfsmanna þá hefur utanríkisráðuneytinu verið stefnt og það er fjöldi dómsmála sem vitnar um það að endanlega er það utanríkisráðuneytið eða íslenska ríkið sem ber ábyrgðina þegar upp er staðið gagnvart íslenskum starfsmönnum varnarliðsins það virðist ekki hafa verið neinn vilji af hálfu íslenska ríkisins að reyna að gæta hagsmuna starfsmannanna í samningunum við bandaríkjamenn og einu svörin sem verkalýðsfélög og sveitarstjórnir á suðurnesjum fengu þegar ríkið var hvatt til þess að gæta hagsmuna starfsmannanna var að ekki væri hægt að finna neina leið til þess í samningum gæta þeirra hagsmuna það væri einungis um formlegan uppsagnarfrest að ræða hjá bandaríska hernum og ekkert sem ríkið gæti gert til að knýja á í samningum um annað þetta var lína ríkisins og samningamanna ríkisins þó að vitað væri um dæmi þar sem bandaríski herinn hefði gert betur við starfsmenn sína við niðurlagningu á herstöðvum annars staðar við vitum hvað íslenska ríkið fékk í sinn hlut það voru ruslahaugarnir og tiltekt á þeim og síðan mannvirkin á flugvellinum mannvirkin eru verðmæt þar sem þau standa þegar búið verður að koma þeim í not og þau verða lögð til þessa nýja hlutafélags um varnarliðseignir og því er eðlilegt að spyrja í ljósi þess að herinn skilur þó eftir ákveðin verðmæti eftir starfsemi sína hvort ekki sé rétt að velta því fyrir sér að þetta nýja félag tryggi starfsmönnum sérstaklega eldri starfsmönnum varnarliðsins sómasamleg starfslok umfram það sem bandaríski herinn var tilbúinn að gera því ég held að íslenska ríkið skuldi þessum starfsmönnum sem hafa eytt allri sinni starfsævi sinni upp frá sómasamlegri starfslok heldur en bandaríski herinn var tilbúinn til að standa að